Dzisiejsza debata pokazuje, że pilnego uregulowania dla całej Wspólnoty wymaga także zabezpieczenie przejrzystości organizacji zawodów sportowych. Pojawiające się co jakiś czas informacje o ustawianiu wyników meczów świadczą o tym, że problem korupcji, szczególnie w piłce nożnej, ale także w innych dyscyplinach sportu, jest ciągle nierozwiązany, a toczące się przed krajowymi organami sprawiedliwości postępowania karne wskazują na wagę i rozmiary tego problemu. Oczywiście nie można w żaden sposób tego generalizować i z tych pojedynczych ale odbijających się szerokim echem przypadków korupcji wyprowadzić wniosku, że to właśnie skorumpowani działacze, a nie sportowcy w walce fair play rozstrzygają mecze.